Il était nécessaire d'entamer ce processus de réforme car si nos instruments de défense commerciale sont toujours pertinents sur le fond, nous devons admettre qu'ils ne répondent plus au contexte actuel. Ce n'est pas être protectionniste que de donner à nos entreprises les outils nécessaires pour se défendre, c'est faire preuve de réalisme économique. En cela, le résultat auquel nous sommes parvenus aujourd'hui montre bien que notre préoccupation principale a été la manière de lutter contre le dumping sous toutes ses formes. Comment lutter contre le dumping commercial? Je pense, ici, à nos efforts pour faciliter l'accès des PME à ces instruments ou pour limiter la durée des enquêtes. Comment lutter contre le dumping social et environnemental, de plus en plus agressif, que nous avons toujours dénoncé? Si nous avons pu parvenir à ce résultat, c'est que, malgré un calendrier très serré, nous avons cherché sans relâche à concilier des positions très différentes. Nous souhaitons donc vivement que la Commission et le Conseil soient bien décidés à poursuivre leurs travaux sur le même rythme, car ce serait une erreur que de retarder l'entrée en vigueur de ce règlement. Une question, Monsieur le Commissaire Pouvons nous avoir une réponse plus claire sur les lignes directrices, s'il vous plaît?